Señor Presidente, los tiburones llevan en nuestros mares y océanos más de 400 millones de años, de momento, porque más de 100 millones de tiburones son masacrados cada año por sus aletas.

Pero el Reglamento europeo vigente contiene algunas lagunas que debíamos corregir.

Nos ha costado mucho llegar hasta aquí, demasiado, y sinceramente no entiendo por qué, y miles de ciudadanos tampoco lo entienden. Cuando la Comisión Europea hizo lo único sensato que se podía hacer, esto es, eliminar las excepciones y los permisos especiales de los que se benefician, sobre todo, las flotas española y portuguesa, nuestro papel, como Parlamento, debería haber sido simplemente apoyar y gratificar dicha propuesta. Sin embargo, llevamos meses debatiendo y, consecuentemente, alargando la agonía de los tiburones.